Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais simplement commencer par honorer cette coalition d'écologistes que nous recevions il y a quelques mois à Bruxelles, une association qui réunit des Israéliens, des Jordaniens, des Palestiniens et qui a donc fait d'excellents rapports sur la situation dans la région, sur l'état du fleuve Jourdain et sur le risque de sa disparition. L'Union européenne, qui accorde des fonds considérables à des projets de développement au Moyen Orient doit s'impliquer davantage dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de sauvetage du fleuve qui engagerait tous les acteurs de la région. Les pays riverains, comme la Syrie, la Jordanie et Israël, détournent la plus grosse partie du fleuve alors que les Palestiniens cela vient d'être dit ne bénéficient que d'environ 5 de la ressource. Dans la vallée du Jourdain, les colons israéliens consomment six fois plus d'eau que les Palestiniens, en particulier pour l'agriculture intensive polluante destinée à l'exportation de produits agricoles vers l'Europe. L'extension de ces colonies avec leur verdure luxuriante doit cesser, de même que doit cesser la destruction, comme cet été encore, il y a quelques semaines, de campements de bédouins ainsi que de leurs citernes d'eau.